Herr Präsident! Wenn wir die Terroranschläge mit ihren wirklich grausamen Wirkungen analysieren, dann zeigt sich, dass es natürlich wichtig ist, so schnell wie möglich die Täter aufzuspüren und zur Verantwortung zu ziehen. Und natürlich muss man da besser kooperieren, das ist klar. Aber man kann nicht eine Maßnahme nach der anderen und einen alten Stiefel nach dem anderen wieder aus dem Schuhfach herausholen. Wir müssen noch etwas anderes tun den Zusammenhalt der Gesellschaft fördern. Wir müssen etwas für den Zusammenhalt der Gesellschaft tun. Und dafür reichen Polizei und Justiz nicht aus. Solange sich relevante Teile der Bevölkerung sprachlos gegenüberstehen so ist es doch solange bestimmte Gruppen sozial und wirtschaftlich marginalisiert sind, haben wir ein Einfallstor für den IS das ist Fakt und weil sie sich in ihrem gesellschaftlichen Leben, in unserem gesellschaftlichen Leben, nicht wiederfinden.

Ohne Hilfe der Muslime das wird Ihnen nicht passen ohne Hilfe der Muslime kann der IS Terror nicht beendet werden. Und das müssen wir auch akzeptieren. Auch wir müssen etwas verändern und dürfen nicht einfach weitermachen. Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept, mit dem wir agieren, und müssen alle Quellen, wirklich alle Quellen des Terrorismus endlich auch mal austrocknen.